góðir landsmenn alþingi og ríkisstjórnin hafa hlotið mikla og vaxandi gagnrýni í kjölfar bankahrunsins að mörgu leyti hefur alþingi og við sem þingmenn og ráðherrar gengið í gegnum prófraun prófraun sem enn stendur yfir aukin harka innan þings og átök á milli þings og ríkisstjórnar eru vandamál sem brýnt er að finna lausn á ég vil undirstrika að okkur ber að líta á löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið sem samherja gagnkvæm virðing á að einkenna samskipti þessara aðila og þeir eiga hvorki að eiga í samkeppni né heyja baráttu heldur vinna sameiginlega að hagsmunum þjóðarinnar að ýmsu leyti hefur okkur mistekist þetta bæði á vettvangi ríkisstjórnar og hér í þinginu af því þurfum við að læra og feta okkur áfram inn á nýjar brautir en við eigum einnig og ekki síður að horfa til þess sem vel er gert og draga af því lærdóm sem betur fer eru slík dæmi mun fleiri og við getum verið stolt af fjölmörgum verkefnum okkar á vettvangi þings og ríkisstjórnar á undanförnum missirum í þessu sambandi vil ég sérstaklega nefna þá miklu vinnu sem farið hefur fram á vettvangi þingsins við rannsókn á hruni fjármálakerfisins vönduð og ítarleg skýrsla rannsóknarnefndarinnar um orsakir hrunsins og sú þverpólitíska sátt sem náðist í þingmannanefndinni og hér á alþingi um niðurstöðu skýrslunnar er í mínum huga afrek þarna sýndi alþingi íslendinga sínar bestu hliðar

það hvað fór úrskeiðis eða hvað þurfi að laga og ekki dreg ég í efa að öll höfum við unnið samkvæmt bestu samvisku og sannfæringu en sú staðreynd blasir nú við að ósætti og óánægja ríkir vegna málsins jafnt hér á þingi sem í samfélaginu við verðum að slíðra sverðin við höfum um það val að gera illt verra grafa okkur niður í skotgrafir og láta reiðina stjórna för eða vinna okkur sameiginlega út úr vandanum ég lýsi mig reiðubúna til samstarfs við alla stjórnmálaflokka bæði um löngu tímabæra endurskoðun á lögum um landsdóm og lögum um ráðherraábyrgð og aðra þá þætti sem gætu grætt þau sár sem átök undanfarinna vikna hafa skilið eftir það hefur að sjálfsögðu ekki farið fram hjá mér að ýmsir þingmenn kalla nú eftir kosningum muni nýtt þing ný ríkisstjórn og tafarlausar kosningar auðvelda úrlausn þeirra viðamiklu verkefna sem fram undan eru mun ekki standa á mér að víkja til hliðar ég og ríkisstjórn mín munum hins vegar ekki skorast undan því að ljúka þeim verkefnum sem við blasa sé það vilji þingsins

ríkisstjórn samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs tók við stjórnartaumunum eftir eitthvert alvarlegasta efnahagshrun síðari tíma og á undraskömmum tíma höfum við náð tökum á efnahagsvandanum og horfum nú fram á betri tíð erlendir sérfræðingar tala jafnvel um kraftaverk í þessu samhengi ég vil nefna hér mælanlegan árangur á nokkrum sviðum í fyrsta lagi hefur dregið úr atvinnuleysi það var sjö komma þrjú prósent í ágústmánuði samanborið við níu prósent í upphafi árs við eigum ekki að sætta okkur við atvinnuleysi hér á landi og mikilvægt er að störfum er nú tekið að fjölga á ný fjölgun starfa nemur um tvö þúsund fimm hundruð frá öðrum ársfjórðungi í fyrra til sama tíma í ár í öðru lagi hefur gengi krónunnar styrkst um þrettán prósent á undanförnum tólf mánuðum í þriðja lagi bendi ég á að stýrivextir hafa lækkað um tæp tólf prósentustig úr átján prósent í sex komma tuttugu og fimm prósent í kjölfarið hafa vextir banka og fjármálastofnana lækkað í fjórða lagi hefur verðbólgan ekki verið lægri í þrjú ár og mælist nú einungis þrjú komma sjö prósent á ársgrundvelli undanfarna þrjá mánuði hefur verðlag raunar lækkað hér á landi í fimmta lagi hefur kaupmáttur launa vaxið lítillega á undanförnum þremur til fjórum mánuðum í sjötta lagi hefur verið góður afgangur á viðskiptum við útlönd viðsnúningur í erlendum viðskiptum er ævintýri líkastur árið tvö þúsund og átta var halli sem nam tuttugu og tvö prósent af landsframleiðslu en árið tvö þúsund og tíu er reiknað með afgangi í sjöunda lagi hefur skuldatryggingarálag á skuldbindingar ríkissjóðs hægt og bítandi verið að lækka var talsvert yfir sex hundruð punktum en er nú komið niður undir þrjú hundruð punkta það sýnir með ótvíræðum hætti jákvætt mat fjármálaheimsins á árangri ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum í áttunda lagi hafa orðið umskipti í afkomu ríkissjóðs á fjórum árum mun halli ríkissjóðs fara úr tvö hundruð og sextán milljörðum króna árið tvö þúsund og átta í þrjátíu og sex komma fjóra milljarða króna árið tvö þúsund og ellefu þau atriði sem ég hef nú rakið sýna svo ekki verður um villst að á grundvelli skýrrar efnahagsáætlunar höfum við náð markverðum árangri árangri sem hefur vakið athygli á alþjóðavettvangi og mun bæta lífskjör íslendinga og vekja traust á íslandi á ný í ljósi þess er umhugsunarvert hve fjölmiðlar hér á landi draga upp dökka mynd af ástandinu en fjalla lítið um þann mikla árangur sem náðst hefur og ala með því á óánægju og sundrungu

við höfum lokið eða komið í farveg meiri hluta þeirra mála sem kveðið er á um í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar við höfum komið fjölmörgum framfaramálum í framkvæmd og við höfum ekki látið staðar numið á þeirri vegferð eins og ný tvö hundruð og sextán mála þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir komandi þing er meðal annars til vitnis um grunnur hefur verið lagður að mestu

við vinnum nú af fullum krafti að sameiningu ráðuneyta í samræmi við lög sem alþingi samþykkti áfram verður unnið að stofnun atvinnuvegaráðuneytis og umhverfis og auðlindaráðuneytis við höfum innleitt ný og bætt vinnubrögð innan stjórnsýslunnar og á vettvangi ríkisstjórnar við höfum komið á föstum ráðherranefndum og bætt formfestu nefndar um fjármálastöðugleika við höfum komið á stjórnsýsluskóla lagaumgjörð um siðareglur fyrir ráðherra og ríkisstarfsmenn og samþykkt nýjar reglur um undirbúning lagasetningar svo fátt eitt sé nefnt við höfum stóraukið og bætt samstarf við sveitarfélögin og munum í framhaldinu flytja málefni fatlaðra og aldraðra frá ríki til sveitarfélaga og bæta þannig velferðarþjónustu við almenning við lögðum grunn að stöðugleika á vinnumarkaði í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og leggjum mikla áherslu á að gott samstarf verði milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins í aðdraganda þeirra kjarasamninga sem fram undan eru við höfum stigið markviss skref í jafnréttismálum ekki síst í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi mansali og vændi við munum halda ótrauð áfram á sömu braut innleiða austurrísku leiðina vinna nýja framsækna áætlun gegn kynbundnu ofbeldi og nýja

við munum meta hvort endurvekja eigi þjóðhagsstofnun í einhverri mynd við munum halda áfram að verja íslenskt umhverfi og náttúru og þau ómetanlegu gæði sem í henni felast meðal annars með endurskoðun náttúruverndarlaga og afgreiðslu rammaáætlunar um verndun og nýtingu náttúrusvæða við munum innleiða nýskipan í vatns orku og auðlindamálum og tryggja að arðurinn af auðlindum þjóðarinnar renni til hennar sjálfrar við munum móta nýja lagaumgjörð um sjávarútveginn sem tryggir varanlegt eignarhald þjóðarinnar á auðlindum sjávar og eðlilegt afgjald til þjóðarinnar fyrir nýtingarrétt auðlindarinnar við munum áfram vinna að framgangi áætlunar um uppbyggingu hjúkrunarrýma og heimaþjónustu fyrir aldraða um allt land við munum ljúka endurskoðun almannatryggingakerfisins vinna áætlun í mannréttindamálum og fylgja eftir áætlun um úrbætur í málefnum barna og ungmenna fram undan er þjóðfundur sjötta nóvember næstkomandi og stjórnlagaþing sem afar mikilvægt er að takist vel þar þurfa að koma fram vandaðar og vel ígrundaðar tillögur sem taka til allra þátta ríkisvaldsins ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja sem flesta til að hugleiða framboð á stjórnlagaþingið en framboðsfrestur rennur út átjánda október næstkomandi

hér á hið sama við um fólk og fyrirtæki þungar skuldir eru að sliga marga og miklar skuldir ríkissjóðs takmarka getu hans til að bregðast við erfiðum aðstæðum fólks það hefur verið sárasti og jafnframt erfiðasti hluti af starfi mínu sem forsætisráðherra að horfa á aðstæður þeirra fjölskyldna sem búa við atvinnumissi og gríðarlegan skuldavanda ég vil fullvissa fólk um að ríkisstjórn mín hefur lagt sig alla fram um að mæta vanda þessa fólks og við ætlum að sjálfsögðu að halda því áfram fyrirliggjandi greiningar sýna að það eru fyrst og fremst lágtekjuheimilin sem eru að sligast undan skuldum um áttatíu prósent heimila með ráðstöfunartekjur undir hundrað fimmtíu þúsund krónur eru í miklum vanda stór hluti af þessum vanda stafar af gengistryggðum lánum en áætlað er að nýfallinn gengisdómur muni lækka skuldir heimilanna um fjörutíu og þrjá milljarða króna og fækka heimilum í skuldavanda um fimm þúsund talið er að sextíu þúsund til áttatíu þúsund manns hafa notið margvíslegra úrræða og við höfum gjörbreytt réttarstöðu skuldara til hins betra frá því sem var fyrir hrun fólk sem ekki ræður við skuldir sínar á að geta fengið þær lagaðar að greiðslugetu og verðmæti eigna allt frá febrúar tvö þúsund og níu hafa ríkisstjórnin og alþingi staðið fyrir frestunum á nauðungarsölum þann tíma átti að nýta til þess að gefa fólki svigrúm til að vinna úr sínum málum við munum áfram tryggja fólki þann rétt að geta fengið frest á nauðungarsölu á meðan unnið er að úrlausn mála viðkomandi einstaklinga hjá lánastofnunum mörg heimili hafa nú þegar fengið skjól eða úrlausn sinna mála með greiðsluaðlögun allar fjölskyldur í vanda eiga að leita til umboðsmanns skuldara umsókn um greiðsluaðlögun kemur fjölskyldum í skjól við munum tryggja umboðsmanni skuldara fjármuni til að vinna hratt í þeim málum sem til úrlausnar eru við þurfum líka að treysta á að dómskerfið vinni með okkur í þessu verkefni og tryggi að greiðsluaðlögunarúrræðið nýtist eins og að var stefnt ég verð að segja í hreinskilni að hinir nýju bankar hafa valdið mér vonbrigðum þegar kemur að skuldaaðlögun fólks og fyrirtækja samið var við fjármálastofnanir um að þær kæmu til móts við viðskiptavini sína með sértækri skuldaaðlögun á grundvelli laga nú liggur fyrir fagleg úttekt á frammistöðu bankanna í þessum efnum í skýrslu eftirlitsnefndar með framkvæmd sértækrar skuldaaðlögunar þar kemur fram að bankarnir hafa gert fáa samninga um sértæka skuldaaðlögun einstaklinga alls hundrað tuttugu og átta til ágústloka fimmtíu og eitt fyrirtæki hefur farið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu á þessum grunni bankarnir hafa dregið lappirnar þegar kemur að því að leysa úr stöðu einstaklinga sem eru að komast í þrot við þetta verður einfaldlega ekki unað og stjórnvöld hljóta að fara fram á skýringar og úrbætur það gengur ekki að eigur fólks séu settar á uppboð fyrr en allar aðrar leiðir hafa verið fullreyndar í einhverjum tilvikum er sú leið hins vegar óhjákvæmileg og þá verðum við að geta treyst á leigumarkaðinn og félagslegar húsnæðislausnir nú er að koma í ljós að einkavæðing félagslega íbúðakerfisins árið tvö þúsund kemur í bakið á okkur venjulegt launafólk ræður ekki lengur við afborganir af hóflegu húsnæði og við verðum að renna stoðum undir félagslegt eignakerfi og kaupleigukerfi við verðum líka að byggja hér upp heilbrigðan og fjölbreyttan leigumarkað eins og þekkist í nágrannalöndum okkar og öflugt búseturéttarkerfi þannig að allir eigi aðgang að öruggu húsnæði hvort sem þeir kjósa að eiga kaupa búseturétt eða leigja við höfum þegar lagt grunn að kaupleigukerfi hjá íbúðalánasjóði og við þurfum að efla enn frekar félagslegar húsnæðislausnir ríkisstjórnin samþykkti á síðasta fundi sínum að fimm ráðherrar færu nú yfir húsnæðismálin og skuldamál einstaklinga og ynnu að frekari úrvinnslu það mál verður

ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins aðgangur fæst þar með að umsaminni lánafyrirgreiðslu og leiðir endurskoðunin væntanlega til þess að skuldaálag ríkissjóðs lækkar og betra aðgengi fæst að erlendum lánamörkuðum með þessum góða árangri erum við að leggja grunn að afnámi gjaldeyrishafta og auknum erlendum fjárfestingum hér á landi icesave málið er því miður þröskuldur í þeim efnum það er og verður sameiginlegt verkefni okkar allra að ljúka því máli þjóðhagsspá hagstofu íslands staðfestir að hagvaxtar er að vænta á árinu tvö þúsund og ellefu eftir tíu prósent samdrátt árin

atvinnuleysi mun lækka jafnt og þétt á næstu árum hagstofan gerir ráð fyrir að kaupmáttur ráðstöfunartekna muni vaxa á nýjan leik og að verðbólga muni hjaðna á næsta ári þrátt fyrir skattbreytingar er álagning á hæstu tekjur nú svipuð og var fyrir áratug og mun lægri en víðast hvar í öðrum löndum skattbyrði lágmarkslauna hefur hins vegar lækkað þetta leiðir til þess að kaupmáttur lágmarkslauna eftir skatta er nú um þrjú prósent hærri en fyrir tveimur árum góðir landsmenn unnið er í evrópumálum í samræmi við áætlun og á grundvelli vegvísis frá alþingi ég fagna sérstaklega virkri þátttöku hagsmunaaðila og félagasamtaka en yfir tvö hundruð manns úr samtökum atvinnurekenda verkalýðshreyfingunni sveitarfélögum stofnunum og félagasamtökum eiga beina hlutdeild í umsóknarferlinu sömuleiðis hefur náið samráð við alþingi verið ákveðin kjölfesta í málinu ég hvet alla íslendinga til þess að kynna sér evrópumálin og viðfangsefni aðildarviðræðnanna með opnum huga og meta áhrif mögulegrar aðildar á sig og sína umsóknarferlið verður hér eftir sem hingað til opið og gegnsætt og fram undan er virk upplýsingamiðlun og umræða um evrópumálin vissulega eru skiptar skoðanir um evrópumálin eins og vera ber í lýðræðisríki nýleg skoðanakönnun staðfestir hins vegar að meiri hluti þjóðarinnar er hlynntur aðildarviðræðum þannig að fyrir liggi skýrir kostir sem sérhver kjörgengur maður getur síðan tekið afstöðu til þann rétt má ekki taka af þjóðinni góðir landsmenn þótt stærsta einstaka átakið í atvinnumálum sé að koma hér á hagstæðum skilyrðum fyrir atvinnulífið með lægri vöxtum afnámi gjaldeyrishafta og eðlilegu aðgengi að fjármagni til uppbyggingar hefur ríkisstjórnin jafnframt beitt sér fyrir margvíslegum sértækum aðgerðum til að örva atvinnulífið og berjast gegn atvinnuleysi atvinnumálin eru og verða eitt mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar alþingi hefur nú heimilað stofnun félaga í eigu ríkisins um ákveðnar stórframkvæmdir og standa yfir viðræður við fulltrúa lífeyrissjóða um fjármögnun þátttaka lífeyrissjóðanna gerir samgönguyfirvöldum kleift að ráðast fyrr í umfangsmiklar framkvæmdir en auk þess er unnið að framkvæmdum við byggingu nýs háskólasjúkrahúss nýs fangelsis og nýrra samgöngumiðstöðva í reykjavík og á akureyri nú hefur verið tilkynnt um ríflega fimmtíu og sjö milljarða króna fjárfestingu álversins í straumsvík og samninga þess um kaup á raforku af landsvirkjun sem skapar samtals sex hundruð tuttugu ársverk þetta er stærsta einstaka fjárfestingin í kjölfar falls fjármálakerfisins og sýnir aukið traust fjárfesta landsvirkjun er að hefja framkvæmdir við búðarhálsvirkjun sem nemur rúmlega tuttugu og tveimur milljörðum króna gerðir hafa verið fjárfestingarsamningar vegna uppbyggingar álvers í helguvík gagnavers á ásbrú í reykjanesbæ og aflþynnuverksmiðju becromals við eyjafjörð vöxtur í þekkingar og hugverkaiðnaðinum hefur verið okkur hugleikinn nýsamþykktir hvatar til fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum og til rannsókna og þróunar eru til marks um það samþykkt var að verja sjö hundruð milljónum króna til markaðsátaks í kjölfar náttúruhamfara í samstarfi við aðila í ferðaþjónustu og virkja um leið þjóðina til þátttöku árangurinn lét ekki á sér standa og nú hefur verið ákveðið að lengja átakið fram til áramóta nú er unnið að undirbúningi framkvæmdasjóðs ferðaþjónustunnar sjóðurinn mun hafa bolmagn til að styðja myndarlega við uppbyggingu á fjölsóttum ferðamannastöðum með honum stígum við risaskref í þágu náttúruverndar bætts aðgengis öryggis ferðamanna og hagsmuna

ég hef nú í stuttu máli gert grein fyrir verkefnum og áætlunum ríkisstjórnarinnar það sér hver maður að stór skref hafa verið stigin í framfaraátt og mörgum hindrunum sem hrunið olli hefur verið rutt úr vegi margir hafa lagt hönd á plóg á undanförnum missirum til þess að skapa þann árangur sem náðst hefur og fyrir það vil ég þakka mín framtíðarsýn byggir á því að á